Wczoraj usłyszeliśmy ostatni gwizdek tegorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej.

My również dziękujemy za powierzenie nam tak ważnego przedsięwzięcia, za wiarę, zaufanie i słowa uznania.

Z pewnością są to inwestycje, które będą służyć latami.